Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Und was wir morgen beschließen, mag auf den ersten Blick technisch und damit unpolitisch erscheinen, es geht um die Neuordnung der internen Organisation der drei Gerichte, aus denen der Gerichtshof der Europäischen Union besteht, aber dahinter steckt mehr.

Damit einhergehend wurden auch die Zuständigkeiten des EuGH Schritt für Schritt erweitert. Die Überlastung ist also nicht nur wie in vielen Mitgliedstaaten auch auf steigende Fallzahlen zurückzuführen, ganz abgesehen von den Beitritten von zwölf neuen Mitgliedstaaten. Tatsächlich bleibt seit Jahren die Zahl der erledigten Rechtssachen hinter der Zahl der neu eingehenden Rechtssachen zurück. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Reformen an der internen Organisation des Gerichtshofs große Auswirkungen auf das Funktionieren der Europäischen Union als Ganzes und letztlich auf das Leben der Bürger Europas haben. Aus diesem Grund war es mir wichtig, dass alle beteiligten Rechtsetzungsorgane einschließlich des Gerichtshofs, den wir an den Trilogverhandlungen beteiligt haben von Beginn an zusammenarbeiten und sachdienliche Kompromisse finden.

Ich beginne zunächst mit dem Teil, zu dem wir tatsächlich vernünftige Kompromisse gefunden haben, welche die Arbeit des Gerichtshofs effizienter machen und die Verfahrensdauer verkürzen werden. Im Wesentlichen sind dies folgende Punkte Auf Vorschlag des Gerichtshofs selbst wird das Amt eines Vizepräsidenten eingerichtet. Dieser wird künftig den Präsidenten bei der Vertretung und Verwaltung des Gerichtshofs entlasten und an allen Sitzungen der Großen Kammer teilnehmen.

der Großen Kammer, die zukünftig aus 15 Richtern bestehen wird, geändert, sodass auch die Präsidenten der Kammern mit fünf Richtern entlastet werden und insgesamt eine gleichmäßigere Arbeitsbelastung aller Richter ermöglicht wird. Die Vorschläge betreffend das Gericht für den öffentlichen Dienst sind ebenfalls schnell erklärt.

Die geringe Zahl von Richtern bringt es mit sich, dass ein Ausfall eines Richters, z. B. wegen längerer Krankheit, das Gericht als Ganzes in seiner Rechtsprechungsaufgabe stark beeinträchtigt. Um dem vorzubeugen, wird die Möglichkeit geschaffen, diesem Fachgericht Richter ad interim also auf Zeit beizuordnen, bei denen es sich um ehemalige Richter des Gerichtshofs handelt und deren Benennung aus einer Liste in einer bestimmten Reihenfolge erfolgen soll, um dem Anspruch auf den gesetzlichen Richter Genüge zu tun. Diese können dann im Falle der Dienstunfähigkeit einzelner Richter einspringen. Soviel zu den guten und sachlichen Kompromissen, die wir gemeinsam gefunden haben und für die ich allen Beteiligten ausdrücklich danken möchte. Wie angesprochen, konnten wir aber nicht alle notwendigen Vorschläge zum Abschluss bringen. Und dies liegt das möchte ich ausdrücklich betonen nicht am Europäischen Parlament, sondern am Rat bzw.

Vorgeschlagen wurde, die Zahl der Richter am Gericht erster Instanz von 27 um 12 auf 39 Richter zu erhöhen. Angesichts der zunehmenden Belastung der Richter ist dies eine sachgerechte Vorgehensweise, wenn man auch über die genaue Anzahl der zusätzlich erforderlichen Richter diskutieren kann. Wir als Parlament jedenfalls sind davon überzeugt, dass die Erhöhung der Richterzahl letztlich zur besseren Rechtsprechung für die Bürger und Unternehmen beitragen wird. Eigentlich sollte es keine entscheidende Rolle spielen, aus welchem Mitgliedstaat die zusätzlichen Richter kommen, und Benennungen sollten allein nach Qualifikation gehen. Schließlich gilt auch in der Europäischen Union das Prinzip der Unabhängigkeit der Richter. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir haben ein faires System zur Benennung der Richter vorgeschlagen, mit zahlreichen Vorschlägen, wie man sie benennen könnte. Die Mitgliedstaaten konnten und wollten sich im Rat allerdings auf keine dieser Lösungen einigen, weshalb wir auf absehbare Zeit keine Erhöhung der Richterzahl beschließen werden. Die Beweggründe sind rein nationalstaatlicher Natur und sachlich nicht zu rechtfertigen. Das empfinde ich als zutiefst unbefriedigend. Auch in Zukunft muss gewährleistet sein, dass die europäische Rechtsprechung in angemessener Zeit erfolgt. Darauf haben die Bürger und Unternehmen einen Anspruch. Eine zu lange Verfahrensdauer von teilweise über fünfeinhalb Jahren verstößt gegen unsere Grundrechtecharta und die Europäische Menschenrechtskonvention. Darum ist es unbedingt erforderlich, dass die Mitgliedstaaten sich angesichts der vorliegenden und sehr ausgewogenen Vorschläge zur Auswahl der zusätzlichen Richter endlich besinnen und kein Vertrauensverlust in das europäische Rechtssystem eintritt!